Hvala za besedo! Kakor je predhodnik dejal, gospod Černač, so bili postopki v preteklosti veliko enostavnejši in tole uporabno dovoljenje je samo ena od stvari, katere bi morali poenostaviti. Projekti tudi v sosednjih državah so veliko tanjši kakor v Sloveniji. Imam neke izkušnje s Hrvaško, v Avstriji so trikrat, štirikrat tanjši so, kot pri nas. Ne vem, zakaj morajo biti pri nas noter nekaj nepotrebni elaborati, prav tako tole uporabno dovoljenje za enostavni objekt, to to so, hiše, enostavni objekt po kriteriju, in ne bi bilo potrebno, da se je ponovno uvedlo, nazaj uporabno dovoljenje. Nekaj časa ga ni bilo in in je bilo prav tako, zdaj to ljudi samo obremenjuje, kakor so predhodniki dejali. Fasada, to je zelo velik "kiks", kdor je predlagal ta ta problem, in bi ga bilo potrebno izločiti, pa ne za eno leto, zaradi izvršbe, da ljudje ne morejo iti v stanovanjsko hišo narejeno, ker verjetno noben, tako kakor so predhodniki dejali, ni nalašč, nalašč nima fasade narejene, ampak verjetno zaradi tega, ker je ker je finančno izčrpan. Če je nekdo hišo naredil, verjetno jo je na koncu, bi jo verjetno vsak rad naredil, preden bi šel noter, ne in bi bilo potrebno to dati ven ali pa ta rok podaljšati, ne za eno leto, ampak za za deset let mogoče, ne. kakor je bilo rečeno, v v samogradnji ali v v gradnji na trgu, povsod je potrebna kontrola in glavna kontrola je je nadzornik, katerega je bilo mogoče v preteklosti tukaj premalo omenjenega. Glavni trije so izvajalec, nadzornik in investitor. Nadzornik mora kontrolirati gradnjo, zraven pa inšpekcija. Inšpekcija pride ali ne pride, ne. Glavni, glavni, ki kontrolira gradnjo po gradbenem dovoljenju, je nadzornik gradnje in on odgovarja za, da je objekt, da se dela po pravilih, da se vgradi pravilen pravilni material, da se, vgradi armatura, da se pravilno gradi. Dotaknil bi se še, sem že prej to rekel še, da bi se poenostavila poenostavila tudi gradbena dokumentacija. Dajte to predelati, ker to je, za enostavne objekte je nepotrebno, da je taka dokumentacija, da je to, po domače povedano "špeh", debel pet centimetrov za neko za neko zidanico, gospodarsko poslopje pa tudi za hišo. To ni potrebno. Tako je bilo rečeno sto let nazaj, v Avstro-Ogrski so narisali ne vem na, projekti so bili narisani na dveh na dveh risbah A tri, zraven neka statična presoja, statični izračun pa neka dovoljenja za prekope, da za za dostavo do objekta. Vse je bilo zelo poenostavljeno. Zelo enostavno narejeno. Tako bi lahko tudi pri nas bilo. Tako imajo tudi sosednje države urejeno. To je samo en delček od tega, tudi druge stvari bi bilo treba poenostaviti. Toliko, hvala za besedo.